Polityka klimatyczna staje się kluczowym elementem dla rozwoju gospodarek poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Wobec zaburzenia konkurencji pod kątem produkcji i całkowitej dominacji Dalekiego Wschodu, wynikającej z dumpingowej polityki tych państw oraz brakiem polityki ochrony socjalnej tamtejszych pracowników, ograniczono koszty produkcji w nieporównywalny sposób do Unii Europejskiej. W ten sposób spowodowano jej niekonkurencyjność. Jest rzeczą oczywistą, że obszar konkurencyjności, który znajduje się w zasięgu Unii Europejskiej, dotyczy przede wszystkim kosztów energii. Doskonale rozumieją to Stany Zjednoczone, które poprzez rozwój swojego rynku gazu łupkowego i stosując swoją politykę klimatyczną, stały się konkurencyjne dla Dalekiego Wschodu. Nie wolno hamować rozwoju państw, obciążając je nieracjonalną polityką klimatyczną.